Nestabilná bezpečnostná situácia v krajine však znemožňuje vykonávanie potrebného dohľadu o distribúcií a skutočnom využití poskytnutej finančnej pomoci.

Preto sa treba orientovať viac na osvedčené spôsoby a postupy, ktoré sa pri poskytovaní civilnej pomoci osvedčili a voliť radšej podporu dlhodobo užívateľných projektov, na ktorých možno v jednotlivých časových etapách sledovať úspešnosť a zmysluplnosť vynakladania finančných prostriedkov.